W tej komisji w zasadzie mamy jedną zasadniczą pozycję są to transeuropejskie sieci transportowe. Właśnie w tej pozycji propozycja cięć w stosunku do projektu parlamentarnego była największa, bo ponad

Więcej państwa członkowskie także postulują, wypowiadają się, że transeuropejskie sieci transportowe są wśród ich priorytetów narodowych. Stąd nie widzę konsystencji w wystąpieniu pana ministra, że kwoty płatności powinny nie kłócić się z priorytetami narodowymi. W tym wypadku wydaje się, że się kłócą. Chciałbym z zadowoleniem przyjąć stanowisko pana komisarza Lewandowskiego, który chce być rzecznikiem naszych spraw w zakresie postulowanego przez Radę ograniczenia płatności.